Da muss sich Griechenland fragen, warum das jetzt so ist. Die anderen Länder, die beigetreten sind, hatten kein Nachbarland Griechenland.